Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Herr Vizepräsident! Nur ein herzliches Dankeschön von meiner Seite für die für mich sehr inspirierende Aussprache heute. Mich freut es, dass wir einer Meinung sind, was die Bedeutung anbelangt, die die Cybersicherheit auch bei uns in der Europäischen Union in Zukunft haben muss. Und ich bedanke mich einfach für die vielen positiven Rückmeldungen zu dem Bericht.

Wir wollten Europa stärken in dieser Frage.

Für mich ist es einfach wichtig, nochmal zu unterstreichen Wir haben hier die einmalige Chance, auch international einen Standard zu setzen.

es ist uns gelungen, hier einen Standard zu setzen, und wenn wir es jetzt im Bereich Cybersicherheit für Produkte, für Dienstleistungen, für Systeme, für das ganze Ökosystem es auch schaffen, international Trendsetter zu sein, dann ist das für unsere Europäische Union eine großartige Angelegenheit. Ich danke allen, die mitgeholfen haben. Wir haben schnell beraten, aber ich glaube, wir haben nicht oberflächlich beraten, sondern uns wirklich für eine gute Lösung starkgemacht. Ich betone Manche Kollegen fanden, wir hätten noch etwas ambitionierter sein sollen. Ich teile diese Ansicht. Bei der verpflichtenden Zertifizierung, gerade für die kritischen Infrastrukturen, wäre ich weitergegangen. Aber es gibt immer einen nächsten Schritt nach einem erfolgreichen ersten. In diesem Sinne Ein herzliches Dankeschön an alle, die hieran mitgearbeitet haben.